Das Thema Dalits ist zwar das letzte Thema, das wir in diesem Jahr behandeln, aber es ist keine Randfrage. Wie die Kollegin Lochbihler gesagt hat, die Zahl der Dalits beträgt die Hälfte der Einwohner der Europäischen Union, also eine riesige Menschenmasse, die unvorstellbar leidet.

Heute benutzt man Indien, um darzustellen, dass es eine potentielle technische Supermacht ist, die uns Europäern davonläuft.

Und ich muss sagen, dass das Schicksal der Dalits sehr viel aussagt über das Schicksal Indiens, und wir müssen diese Schattenseiten energisch bekämpfen.